hæstvirtur forseti fyrst um okkar afstöðu til alþjóðagjaldeyrissjóðsins þá vil ég vekja athygli á því að ég held að ég hafi lesið hverja einustu ræðu sem utanríkisráðherra íslands hefur flutt

undir merkjum norðurlandanna ég hef tekið þessa umræðu upp á þingi og skýrt frá því á hvern veg ég tel að við ættum að breyta okkar áherslum þar inni hæstvirtur forsætisráðherra upplýsti áðan að þjóðinni og þinginu yrði greint frá samningsforsendum gagnvart alþjóðagjaldeyrissjóðnum þegar tímabært væri og aðstæður leyfðu ríkisstjórnin er fyrir okkar hönd að semja upp á tveggja milljarða dala lán og talað er um að fjórfalda það lán áður en upp er staðið